Nie możemy jednakże zapomnieć, że zasadnicze, ważne i bardzo poważne problemy związane z budżetem Unii Europejskiej nie zostały rozwiązane podczas naszych negocjacji, co więcej, bardzo wyraźnie widać problemy, z którymi musimy się zetknąć jako władza budżetowa

Cieszę się, że udało się nam porozumieć także co do tego budżetu korygującego, ale widać, że problemy, które w tym budżecie wyszły na światło dzienne, będą powtarzały się, co więcej, będą się kumulowały.

Według mnie wynika z oczekiwań wobec Unii Europejskiej, ambicji, planów, otwierania nowych polityk, nowych działań, jak na przykład wspólnej dyplomacji, coraz większego zaangażowania w politykę związaną z działaniami humanitarnymi, kontynuowania ambitnych działań strukturalnych, działań w zakresie badań mogłabym tutaj wyliczać bez końca. Te wszystkie ambicje, działania i oczekiwania nie idą w parze z chęcią państw członkowskich do ich finansowania.